Az Európai Unió a magyar gazdák különösen a kisgazdák körében meglehetősen népszerűtlen. Nem csak azért, mert piacaink 100 át kellett a beáramló külföldi élelmiszer javára odaáldozni, cserébe a mezőgazdasági támogatások régi tagállami gazdáknak járó összegének tört hányadáért, hanem azért is, ami a mai ülésünknek a témája, a túlzott bürokrácia és azok a rettenetes adminisztratív terhek, amelyek valóban, ahogy itt már többször elhangzott a magyar gazdákat is akadályozzák abban, ami a tényleges küldetésük a gazdálkodó tevékenységben. Hadd említsem meg, hogy a régi tagállamokban, így Magyarországon van még egy komoly nehezítő tényező, ez pedig az az államszocialista vagy kommunista hagyomány, amely alapján az állami tisztviselők egy része úgy gondolja, hogy nem ő van az állampolgárért és adott esetben a gazdáért, hanem fordítva, az állampolgár van az államért és van a bürokrata állami tisztviselőért. Az ilyen állami tisztviselők nehezítik még a meglévő szabályokon is túlmenően, abszolút szükségtelenül, megalázás és visszaélés jelleggel, rendszabályozva a gazdákat, nehezítik az ő életüket. Állandóan áramlanak hozzánk a panaszok. A legutóbbi például arról szólt, hogy megtagadták a kifizetést a második pillérbe tartozó pályázat útján szervezett rendezvény költségeire, mondván, hogy ott a résztvevők számára felszolgált pogácsára az illető gazda elmulasztott három árajánlatot beszerezni. Tipikus esete a megalázásnak, a fölösleges rendszabályozásnak, a hatalmaskodásnak.

Az, hogyha az ilyen visszaélésekkel szemben nem csak a döntéshozóhoz lehetne panasszal fordulni, hiszen tudjuk, hogy ez eleve halálraítélt próbálkozás, hanem maga az Európai Unió, ha már tagok lettünk, és ha már az Európai Unió adja a befizetésekből ezeket a támogatásokat, az Európai Unió hozzon létre olyan ellenőrző mechanizmust, ahova fordulni lehet és ahol az ilyen jellegű megalázásokat, visszaéléseket kivizsgálják és szankcionálják.